kontrolovat, na kolik to právo je implementováno v národních právních režimech a na kolik tedy je fakticky realizováno. A je dobře, že dneska tady kolegové vznesli tuto otázku, protože sám z vlastní zkušenosti vím, že často přijímáme právní předpisy, které potom na té národní úrovni ne vždycky jsou dobře implementovány a ne vždycky jsou dobře užívány. A v oblasti životního prostředí já toto téma považuji za zvláště důležité. Vítám tady informaci ze strany Komise, že budou připravovány a jsou připravovány hodnotící zprávy o stavu environmentálního aquis. Chci zdůraznit a doporučuji, aby vedle kritizování nedostatků u jednotlivých členských států byly vyzdvihovány i pozitivní příklady, aby s jednotlivými členskými státy byl více veden dialog, než jenom aby bylo kritizováno, pokud se objeví nějaké nedostatky, protože pak nám v jednotlivých členských státech bude vznikat přirozený odpor vůči environmentálnímu aquis a to asi nikdo nechceme. Jsem také rád, že tady zástupci Komise hovořili o tom, že na Radě pro životní prostředí bude právě otázka implementace těchto předpisů do budoucna více debatována. Já to považuji za správné, protože je mnohem lepší, když jednotlivé státy mezi sebou si vyměňují zkušenosti o tom, jaké mají konkrétní poznatky s implementací těchto právních předpisů, a když si jaksi sdělují vlastní zkušenosti. Je to možná ještě vhodnější, než když Komise stojí v roli toho, kdo kárá jednotlivé členské státy.